L'analisi annuale della crescita 2014 non si discosta di molto da quella del 2013. Tuttavia, la relazione ci fornisce alcune proposte perché l'Europa riprenda la crescita senza dissipare i sacrifici fatti con l'austerità e al tempo stesso ripari al democratico presente su questo tema, che sembra escludere i cittadini europei dalla partecipazione. Nel dossier De Backer vanno lette in tal senso la proposta di un partenariato di convergenza tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, con possibilità di ottenere finanziamenti subordinati a determinate condizioni per la realizzazione di attività di riforma, e la proposta di una più solida cooperazione economica, che dovrebbe andare di pari passo con un meccanismo finanziario di incentivi e con la necessità di rafforzare la rendicontabilità democratica del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali per quanto riguarda gli elementi essenziali del funzionamento della zona euro.